Na digitálnom trhu Európskej únie však pretrvávajú mnohé vnútorné bariéry, ktoré zabraňujú plnému využitiu jeho potenciálu a okliešťujú slobodu voľby spotrebiteľov z radov občanov, ale i podnikateľskej sféry. Dosiahnutie účinnej hospodárskej súťaže, ktorá bude stimulovať inovácie a prinesie širokú škálu výhod pre užívateľov internetu si preto vyžaduje vhodne a citlivo koncipovanú reguláciu tak, aby bola zachovaná neutralita siete a zároveň ochrana základných práv a slobôd spoločnosti.